Deuxième point, nous sommes européens. Et vous l'avez démontré lorsque vous avez présidé l'Union européenne en

Et vous avez tenu parole. Alors, oui, le rapport Tavares est partial.

Vous avez un parti d'extrême droite qui vous combat. Nous vous soutenons parce que vous êtes un Européen, parce que vous êtes souverain, parce que nous sommes une union d'États. Nous ne sommes, pour l'instant, pas une fédération.

Nous soutenons l'action que vous conduisez de redressement de votre nation. De plus, parce que vous êtes européen, parce que vous l'avez démontré, nous comptons sur le peuple hongrois, nous comptons sur votre gouvernement, nous comptons sur vous pour que la Hongrie soit un grand État et respecte les règles européennes. Nous avons confiance en vous.